Señora presidenta, comisario Mimica, le saludo con reconocimiento en esta su última comparecencia en un Pleno del Parlamento Europeo para debatir nada menos que el Acuerdo entre la Unión Europea y África Caribe Pacífico —setenta y ocho países— después de veinte años de vigencia, y con el mandato del Parlamento de reforzar el carácter de la sociedad civil, el compromiso con los valores y el control parlamentario. Pero, sobre todo, hay que mantener vivo este ejercicio de diplomacia parlamentaria, que es una oportunidad de diálogo horizontal para explicar el esfuerzo gigantesco de la Unión Europea en cooperación y en ayuda humanitaria, que debe ser fiel a sus valores. En ningún caso debe ser una herramienta ni un subterfugio para la política de retornos o de control de emigraciones, sino que debe serlo para intercambiar buenas experiencias en materia de derechos humanos, de refuerzo del estado de Derecho, de integración, de inclusión, de lucha contra toda forma de discriminación y, por supuesto, de potenciación del papel de la mujer en África, el Caribe y el Pacífico. Son regiones muy distintas entre sí, pero África es el gran gigante. África es el interlocutor inexorable de la Unión Europea.